Signora Presidente, onorevoli deputati, pochissime parole in conclusione. Innanzitutto un ringraziamento al Commissario Hedegaard, anche per l'efficacia con cui ha riassunto la posizione europea sul tema e la posizione che porteremo come Unione a New York la prossima settimana. È stato un dibattito sicuramente, come dire, esplicito. Noi usciamo confortati dal fatto che anche la discussione di oggi mostra una consonanza maggioritaria evidentemente non unanime, ma maggioritaria di vedute fra gli attori dell'Unione europea Parlamento, Commissione e Consiglio. Vorrei sottolineare un punto tra quelli che sono stati sollevati e che particolarmente apprezziamo lo sforzo e il richiamo allo sforzo di sensibilizzazione di tutti i partner dell'Europa a livello mondiale, nelle differenze che conosciamo economiche, di crescita e anche di livello di inquinamento lo sforzo di un coinvolgimento di tutti i partner. Quindi, la Presidenza intende proseguire questo scambio e cooperare strettamente con il Parlamento nella fase preparatoria della conferenza di Lima, al fine di ottenere i migliori risultati possibili in vista è stato richiamato da numerosi interventi della decisiva conferenza di Parigi del prossimo anno per la quale auspichiamo un successo, e per il successo l'Unione europea si impegnerà senza risparmio di energie.